Hvala. Te aktivnosti, ki so se dogajale, sem spremljal v živo kot direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje. In, to se na tak ali drugačen način vedno vsako leto vsako leto se ponovi. Naj povem, da je, Zavod za zdravstveno zavarovanje v skladu z vladnimi ukrepi, že v preteklih letih osnoval tako imenovane razvojne ambulante na primarnem nivoju in jih vsako leto in jih vsako leto širil do neke mreže, ki jo je stroka, priznala za, za potrebno in vzdržno. Pa kljub temu je na pobudo, poslanke prvega prvega devetnajst, dva tisoč devetnajst dalje se izvaja Zakon o celostni obravnavi predšolskih otrok s posebnimi, potrebami. Za to, da bi se ugotovilo čisto dejanske, potrebe, če zelo poenostavim, so na voljo, evropska sredstva za projekt, za projekt v treh ambulantah, ki bo odgovoril na vsa ta vprašanja, ki jih vi imate. seveda pa nikoli ne bom mogel, zadovoljiti, na dejanske potrebe vsakega, ali pa dejanske želje vsakega skrbnika teh, staršev, ker na neke potrebe je pač treba, delati sistemsko. Vem, da je v spremembi, pravica do večjega števila, planincev obveznega zdravstvenega zavarovanja eno izmed stvari, ki ste jih omenili in jih bomo tudi, dali. Kar se tiče pa, na primer fizioterapije, so pa pričakovanja zelo različna od posameznih staršev. Nekateri bi želeli to vsak dan dve, tri ure, drugi pa pač pristanejo na ne pristanejo, uporabijo režim, ki je v navadi tudi za vse, za vse druge, storitve. Pričakovanja, so velika, stroka pa ima do tega pač stališče, kot ga ima. In, Zavod za zdravstveno zavarovanje plačuje tisto, kar, stroka priporoča, da je primerno.